Widzieliśmy podobiznę Che Guevary, kata kubańskiej kontrrewolucji, człowieka, który odpowiadał za eksport rewolucji i zasianie jej w innych krajach. To nie jest sytuacja normalna i to nie świadczy o szczerości debaty, którą prowadzimy.